Ahora, no esperen que esté del lado del que pretende hacer un juicio general contra la política agrícola común.

desde luego, no cuenten conmigo. La política agrícola común ha servido para mejorar la renta de nuestros agricultores

y ha llevado a la cohesión territorial de las zonas rurales y también a evitar la despoblación.

Y no metamos en este saco a Financial Times que, casualmente, es de un país que está imponiendo aranceles a nuestros productos agrícolas.